În cadrul subcomisiei SEDE discutăm foarte intensiv în ceea ce privește strategia spațială, în special referitor la politica de securitate și apărare. Uniunea Europeană ar trebui să se situeze în avangarda sectorului spațial, jucând un rol strategic pe scena internațională. Pentru aceasta consider ca fiind foarte esențiale în primul rând, intensificarea cooperării industriale în domeniul politicii spațiale și cu țările terțe avem nevoie de Statele Unite ale Americii, avem nevoie de Japonia, China, India și alte țări cu o putere și cu o însemnătate deosebită în acest domeniu apoi avem nevoie de atragerea unui volum mai mare de capital din sectorul privat, pentru programul european de observare a Pământului GMES